virðulegi forseti ég sem formaður viðskiptanefndar mæli fyrir tillögu til þingsályktunar frá háttvirtri viðskiptanefnd um skipun nefndar sem kanni forsendur verðtrygginga á íslandi samkvæmt tillögunni er verkefni nefndarinnar sem alþingi felur efnahags og viðskiptaráðherra hæstvirtur að skipa fjórþætt í fyrsta lagi að kanna forsendur verðtryggingar á íslandi í öðru lagi að meta kosti og galla þess að dregið verði úr vægi verðtryggingar í íslensku fjármálakerfi í þriðja lagi að skoðað verði hvaða leiðir eru hagfelldastar í því skyni og í fjórða lagi að leggja fram tillögur um hvernig draga megi úr umfangi verðtryggingar án þess að fjármálastöðugleika sé ógnað í nefndinni munu eiga sæti fulltrúar allra flokka á þingi auk eins fulltrúa efnahags og viðskiptaráðuneytis og eins fulltrúa fjármálaráðuneytis hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra skipar formann nefndarinnar og nefndin á að skila honum áliti sínu og tillögum fyrir lok árs tvö þúsund og tíu frú forseti ég vil að lokum geta þess að einnhelsti hvatamaður að þessari þingsályktunartillögu er háttvirtur þingmaður eygló harðardóttir fulltrúi framsóknar í viðskiptanefnd hún hefur barist fyrir framgangi þessarar tillögu frá því desember á síðasta ári og á hún þakkir skildar fyrir þrautseigjuna